Zgadzam się, że stanowisko Unii Europejskiej jako protektora obrońców praw człowieka na świecie jest ściśle związane z wewnętrzną zasadą poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.